Elementele terestre rare sunt esențiale pentru producția de monitoare, telefoane mobile, pentru fabricarea magneților permanenți de înaltă performanță, în turbine eoliene sau vehicule electrice, convertoare catalitice pentru automobile, circuite imprimate, fibre optice. Ele sunt, deci, esențiale și pentru noile energii nepoluante. Deși sunt tranzacționate pe scară mondială, piața anumitor materii prime și a elementelor terestre rare este puțin transparentă, iar volumele tranzacționate sunt mici.

Cererea de materii prime va fi impulsionată de creșterea economiilor emergente și de difuzarea rapidă a noilor tehnologii.

Uniunea ar trebui să își concentreze eforturile în direcția eficientizării utilizării și reciclării elementelor terestre rare și în cercetarea dedicată substituirii materiilor prime critice cu altele mai puțin critice.